Ich möchte drei Bemerkungen zu dem Bericht machen.

Es ist immer noch wichtig, ein bestimmtes Produkt mit möglichst wenig Energie zu produzieren und nicht nur auf die CO 2 Emissionen zu achten.